Ils ont su mettre en lumière les modifications indispensables à une bonne réforme des marchés publics, notamment concernant une meilleure clarté juridique et la nécessaire participation accrue des PME aux marchés publics. J'aimerais revenir sur quatre points qui, à mon sens, devraient se trouver dans la future proposition de la Commission européenne que nous attendons pour décembre. Le premier, c'est la fin du critère du prix le plus bas, qui me semble indispensable. Les marchés publics ont des conséquences sur les citoyens et sur notre environnement. Nous devons avoir une vision à long terme de ces marchés et faire en sorte que ce soit le critère de l'offre la plus favorable en termes d'avantages économiques, sociaux et environnementaux qui prime.

Nous devons donc être vigilants et avoir de plus en plus recours à des marchés publics durables qui intègrent des critères sociaux et environnementaux. Troisième point la sous traitance pose de nombreux problèmes et doit être examinée avec attention. Les critères sociaux et environnementaux ne sauraient disparaître au gré de ces sous traitances et doivent rester contrôlables et être contrôlés.

J'aurai l'honneur d'être le rapporteur de ce Parlement et j'ai hâte de travailler dans cette matière fondamentale pour relancer la croissance, encore plus qu'aujourd'hui, évidemment.